Predsedujoča, najlepša hvala za besedo. Spoštovane, spoštovani. Če bi pomembnost različnih vsebin presojali po pogostosti njihove obravnave v državnem zboru, potem je zakonska regulacija vožnje mopedov, ki ne presegajo hitrosti petindvajset kilometrov na uro, vsekakor med bolj perečimi družbenimi problemi. Ne plače, ne delavske pravice, ne varovanje okolja, ne dolge čakalne vrste v zdravstvu, ne korupcija, ampak vožnja mopedov, ki ne presegajo hitrosti petindvajset kilometrov na uro. Tako že kar takoj na prvi seji novega sklica državnega zbora na zahtevo SDS spet razpravljamo o mopedih, o katerih smo v prejšnjem sklical razpravljali trikrat. Vse skupaj se je začelo, ko je Nova Slovenija vložila novelo Zakona o pravilih cestnega prometa. Razlog za to novelo je bil kaos, ki ga je povzročala ki so ga povzročala ohlapna pravila v zvezi z udeležbo teh vozil v cestnem prometu. Vsi, tako koalicija kot opozicija, smo se takrat strinjali, da je to področje potrebno urediti. A, ker je zakon pač takrat prišel s strani opozicije, na žalost ni šel skozi. Prejšnja koalicija je potem vložila paket novel, a na način, da je za mopede, katerih hitrost ne presega petindvajset kilometrov na uro, potrebna registracija. Ta od lastnika vozila poleg tega, da mu povzroča nepotrebne stroške, zahteva tudi dokazilo o izvoru in lastništvu vozila, potrdilo o skladnosti, dokazilo o sklenjenem zavarovanju in dokazila o tehnični brezhibnosti oziroma tehnični pregled. Stališče Levice je bilo in ostaja, da morajo biti mopedi in kolesa s pomožnim motorjem označeni tako, da jih je mogoče identificirati. Naj spomnim, da je bil eden od razlogov za to, da se je status koles s pomožnim motorjem sploh začel urejati, tudi da, da identifikacija teh vozil ni bila mogoča oziroma ni ni bila mogoča. V primeru prometnih nesreč, nevarne vožnje, prekrškov in povzročanja splošne nevarnosti v cestnem prometu s strani voznikov teh vozil, je bilo pred tem to pač nemogoče. Poleg tega ne gre samo za udeležence v prometu. Mladi vozniki tovrstnih mopedov se pogosto zadržujejo in vozijo po otroških igriščih, kjer ogrožajo vrstnike, otroke ali pač tiste, ki se trenutno tam nahajajo. Ker je torej šlo za neregistrirana vozila, je bila identifikacija voznika v primeru pobega s kraja prometne nesreče povsem nemogoča. V Levici se zato strinjamo s predlagateljem, da registracija mopedov, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega petindvajset kilometrov na uro, predstavlja na eni strani veliko administrativno breme za njihove lastnike in jih in jim povzroča nepotrebne stroške, vendarle pa menimo, da ta vozila morajo biti označena na način, da je omogočena njihova identifikacija na cesti. Ker zakon ne uvaja alternativnega načina označevanja in identifikacije, ampak le črta obvezno registracijo teh vozil, v prvi obravnavi predloga zakona ne bomo podprli. V kolikor bodo v nadaljnji obravnavi vloženi in tudi sprejeti amandmaji k predlogu zakona, ki bodo uvajali možnost identifikacije obravnavanih vozil, bomo podporo zakonu ponovno premislili. Hvala lepa.